Becker et à chacun des intervenants dans ce débat sur un sujet que je crois en effet majeur, et auquel nous avons beaucoup travaillé depuis plusieurs mois, avec mes collègues Antonio Tajani et László Andor, pour fixer cette feuille de route sur l'entrepreneuriat social. Nous savons que cela représente plusieurs points de PIB européen, à travers ces entreprises, dans toute la diversité de leur statut parmi nos vingt sept pays de l'Union européenne, et plusieurs millions d'emplois avec une vraie capacité d'innovation, d'engagement et d'investissement. Monsieur Becker, le rapport que vous présentez est extrêmement important puisqu'il vient consolider cette démarche que nous avons engagée

Nous allons continuer avec la même détermination, avec la même ténacité. Nous avançons d'abord sur la question des financements, puisque vous le savez nous avons proposé, en octobre 2011, que les entreprises sociales, l'économie solidaire, puissent faire l'objet d'une priorité d'investissement dans la prochaine génération des fonds structurels pour la période

Par ailleurs, je suis heureux de constater que l'intégration des entreprises sociales dans notre proposition de programme pour le changement social et l'innovation sociale a désormais reçu un accord très large. Elle a été adoptée le 6 octobre dernier. En décembre, nous avons également modernisé le paquet sur les aides d'État en faveur des services d'intérêt général en adoptant des mesures favorables aux entreprises sociales lorsqu'elles fournissent un service social. Concernant Madame Regner le financement privé, vous apportez, avec ce rapport Monsieur Becker un soutien au projet de règlement sur le fonds d'entrepreneuriat social européen, qui a été proposé par la Commission le 7 décembre dernier.

domaine ou dans des entreprises par exemple, des start up qui ont une vocation sociale solidaire, il y ait une facilitation pour collecter cette épargne privée et l'orienter dans un but d'économie solidaire.

J'espère que nous pourrons aboutir, sur ce fonds d'entrepreneuriat social, à un accord nous sommes vraiment dans la toute dernière ligne droite et j'espère que nous pourrons trouver, y compris sur le sujet qui concerne la question des paradis fiscaux, une solution, si chacun veut bien, au Conseil et au Parlement, faire esprit de compromis, à la condition que ce soit un compromis dynamique. S'agissant de l'encadrement juridique, au delà des questions financières, je sais que le Parlement est attaché à l'idée d'un statut d'association européenne.

Je voudrais également évoquer les travaux que nous avons engagés sur la modernisation des directives Marchés publics. Là aussi, il s'agit d'un cadre réglementaire qui peut contribuer à l'essor de l'entrepreneuriat social si les règles que vous adopterez je l'espère facilitent la qualification des marchés publics, aussi bien pour l'insertion sociale, l'innovation que la protection de l'environnement. Comme vous le savez, les travaux sur nos propositions sont désormais en bonne voie et j'espère que nous pourrons aboutir, dans les prochaines semaines, à un accord sur ce cadre nouveau, plus simple et plus qualifié de la commande publique.

nous avons encore beaucoup de travail devant nous.

Becker a eu l'occasion d'échanger en juin dernier.

J'ai l'intention, avec mes collègues, d'organiser début 2014 un nouveau grand rendez vous sur l'entrepreneuriat social pour faire le bilan de tout ce que nous aurons fait pendant cinq ans et lancer de nouveaux chantiers. Je serais heureux que tous ceux d'entre vous qui le souhaitent puissent participer à ce grand rendez vous sur l'entrepreneuriat social et l'économie solidaire au début de l'année